Dieses Mal, weil Orbáns Gesetz zur Gängelung von NGOs gegen die europäische Charta der Grundrechte verstößt.

Als die Eltern der Europäischen Union dieses Verfahren erfunden haben, hielten sie es nicht für möglich, dass gleich zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union von grundlegenden Prinzipien und Werten der Union abweichen würden. Genau das ist passiert, und zwar nicht erst seit gestern, und, sehr geehrte Kollegin Metsola, nein, die EVP ist nicht schon immer kohärent an der Seite der Rechtsstaatlichkeit gewesen, sondern gerade wenn es um den Fall Ungarn ging, hat sich die EVP jahrelang geweigert, dort die klaren Worte zu finden, die es gebraucht hätte. Wir haben den Europäischen Gerichtshof, aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Wir brauchen mehr Maßnahmen, wir müssen vor allen Dingen verhindern, dass sich diese Regime die Unterstützung ihrer Bevölkerung mit Wohltaten durch europäische Fördergelder erkaufen. Deswegen müssen wir im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen klare Regelungen, finanzielle Sanktionsmöglichkeiten finden. Wenn man europäische Werte aufkündigt, dann hat das eben auch Konsequenzen. Richtig ist aber auch Die Bevölkerung ist nicht die Regierung. In Ungarn gibt es haufenweise gute Demokraten, und es gibt viele, viele Europafreunde. Ihnen müssen wir helfen, an ihrer Seite müssen wir stehen, und ihnen müssen wir hier eine Plattform geben.